Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, Europa mora nastaviti sa svojom jasnom politikom u Aziji, upravo u ovom slučaju kada govorimo o patnji stotine tisuća ljudi, kad govorimo o masovnim grobnicama, kad govorimo o najvećim mogućim zločinima i kad govorimo u stvari o tome da se naprosto jedan čitav narod želi zatrti. Uvjeren sam da Europa ima svoje mehanizme i dobre namjere koje sada iskazuju Indonezija i Malezija u odnosu na one namjere koje zaista nisu prihvatljive i koje trebamo odbaciti kao što to čine nažalost Burma i Mijanmar i Tajland. Mislim da smo u situaciji da tim zemljama kažemo imate susjede, imate prijatelje, imate nas kao prijatelje, izvolite učiniti ono što očekujemo od vas jer je to minimalno poštovanje ljudskog dostojanstva.